nú verður minnst fyrrverandi alþingismanns sem lést eftir að þingfundum var frestað í júní síðastliðinn magnús h magnússon fyrrverandi alþingismaður og ráðherra andaðist á landakotsspítala tuttugasta og önnur ágúst hann var áttatíu og þriggja ára að aldri magnús h magnússon var fæddur í vestmannaeyjum þrítugasta september nítján hundruð tuttugu og tveir foreldrar hans voru hjónin magnús helgason gjaldkeri og magnína jóna sveinsdóttir húsmóðir magnús lauk gagnfræðaprófi frá menntaskólanum í reykjavík vorið nítján hundruð þrjátíu og átta prófi frá loftskeytaskólanum nítján hundruð fjörutíu og sex símvirkjaprófi með radíótækni sem sérgrein nítján hundruð fjörutíu og átta og fór síðan í framhaldsnám hjá pósti og síma magnús var sjómaður á árunum nítján hundruð þrjátíu og sjö til nítján hundruð fjörutíu og tvö meðal annars á norsku fraktskipi á fyrstu árum seinni heimsstyrjaldar hann var bifreiðarstjóri að atvinnu á árunum nítján hundruð fjörutíu og tvö til nítján hundruð fjörutíu og fimm loftskeytamaður á togara nítján hundruð fjörutíu og sex og síðar í afleysingum hann starfaði í radíótæknideild pósts og síma nítján hundruð fjörutíu og sex til nítján hundruð fimmtíu og sex og var verkstjóri þar nítján hundruð fimmtíu til nítján hundruð fimmtíu og þrjú yfirverkstjóri nítján hundruð fimmtíu og þrjú til nítján hundruð fimmtíu og sex magnús gegndi stöðu stöðvarstjóra pósts og síma í vestmannaeyjum nítján hundruð fimmtíu og sex til nítján hundruð áttatíu og sjö að undanskildum þeim árum sem hann var bæjarstjóri og síðar alþingismaður

nítján hundruð sjötíu og átta var magnús í framboði í suðurlandskjördæmi fyrir alþýðuflokkinn náði kjöri og sat á alþingi sem þingmaður suðurlandskjördæmis til nítján hundruð áttatíu og þrjú hann var skipaður félags heilbrigðis og tryggingamálaráðherra nítján hundruð sjötíu og átta var jafnframt samgönguráðherra frá því í október nítján hundruð sjötíu og níu og gegndi þeim störfum fram til stjórnarskipta í febrúar nítján hundruð áttatíu magnús var landskjörinn varaþingmaður suðurlandskjördæmis nítján hundruð áttatíu og þrjú til nítján hundruð áttatíu og sjö og sat á tíu þingum alls magnúsi h magnússyni voru falin ýmis trúnaðarstörf um ævina og er hér fátt eitt talið hann sat í stjórn sparisjóðs vestmannaeyja nítján hundruð fimmtíu og sjö til nítján hundruð sjötíu og átta var í framkvæmdastjórn brunabótafélags íslands frá nítján hundruð sextíu og sex og varð stjórnarformaður nítján hundruð áttatíu magnús var varaformaður alþýðuflokksins nítján hundruð áttatíu til nítján hundruð áttatíu og fjögur magnús var bæjarstjóri í vestmannaeyjum þegar eldgos hófst á heimaey aðfaranótt tuttugasta og þriðja janúar nítján hundruð sjötíu og þrjú hann varð samstundis þjóðkunnur af forustu í sveit þeirra sem stjórnuðu fyrstu viðbrögðum varnaraðgerðum og björgunarstarfi og síðar viðreisnar byggðar í eyjum þar birtist hann kjarkmikill skipulagður og fumlaus maður og nýtti sér seiglu dirfsku og verkkunnáttu sem hörð lífsbarátta hefur löngum kennt eyjamönnum magnús var vandaður maður og setti sig vel inn í þau mál sem hann þurfti að fjalla um hann rökstuddi mál sitt vel og fylgdi því fast eftir laus við málskrúð og yfirborðsmennsku hann var öfgalaus hófsamur og íhugull með honum var gott að starfa ég vil biðja háttvirtan þingheim að minnast magnúsar h magnússonar með því að